Señora Presidenta, son muchas las voces que desde esta Cámara llaman a acelerar las negociaciones de este Acuerdo, incluso se han remitido cartas a la propia Comisaria en este sentido. Un acuerdo firmado con prisas puede ser contraproducente para las partes, especialmente para las de menor tamaño. No queremos que el cambio a un Gobierno neoliberal en Argentina o el quiebre sin legitimidad institucional que está fraguándose en Brasil sean aprovechados por quienes veían las conquistas sociales en América Latina como un obstáculo para el mero lucro. Atendiendo a las consecuencias negativas que tratados similares están teniendo en la región, creemos necesario, en primer lugar, estudiar los posibles efectos de este Acuerdo en los diferentes territorios previamente a la negociación, así como una negociación más transparente y con participación de la sociedad civil y sindicatos, especialmente agrícolas y, en segundo lugar, mecanismos vinculantes para la salvaguarda del desarrollo sostenible y los derechos humanos. Esto irá en contra del interés de acelerarlo, pero espero que nadie en esta sala quiera un acuerdo que ponga en riesgo la relación justa e igualitaria entre países y pueblos.